Domnule președinte, aș vrea să mulțumesc colegilor pentru intervenții și pentru sprijinul acordat acestor dosare, mulțumesc Președinției irlandeze și Președinției lituaniene pentru colaborare și pentru eforturile pe care le au depus pentru a ajunge la un acord. Mulțumesc, bineînțeles, colegilor raportori ai grupurilor politice pentru colaborare, a fost o colaborare foarte bună.

pentru colaborare a fost una foarte bună. Aș vrea să mai adaug doar două lucruri cel puțin în cazul dosarului meu, cea mai mare a parte a timpului de negociere ați auzit aici, a fost o lungă perioadă a fost dedicată actelor delegate. Mi aș dori ca rezultatul acestor negocieri să fie aplicat, să nu fi negociat atâta timp degeaba, și Parlamentul să fie informat și să fie implicat mai ales în elaborarea programelor generale ale Comisiei. Al doilea lucru din păcate, Consiliul European din februarie a tăiat mult din bugetul total al Uniunii, iar Comisia a venit după aceea și a făcut o reducere considerabilă pentru acest pachet de dosare.

A trebuit să negociem și între noi pentru a ajunge la un acord privind împărțirea Fondului pentru securitate internă. De aceea, v aș ruga să țineți cont, la eventuala rectificare bugetară din 2017, și să acordați prioritate acestor regulamente, pentru că s a tăiat foarte mult din fondurile alocate inițial, tot de dvs.,